Ich habe nur eine Frage zum Prozedere, wie wir es denn künftig halten, damit ich mich auch ein bisschen orientieren kann.